Gospođo predsjednice, kada razmatraju mogućnost ulaganja, ulagatelji imaju na raspolaganju sve veći izbor različitih vrsta investicijskih proizvoda. Ti proizvodi mogu nuditi specifična investicijska rješenja prilagođena potrebama malih ulagatelja, ali često su složeni i teško razumljivi. Mali ulagatelji često su ulagali uz rizike i troškove koje nisu potpuno razumjeli pa su zbog toga ponekad trpjeli nepredviđene gubitke. Poboljšavanje odredbi o transparentnosti investicijskih proizvoda koji se nude malim ulagateljima je važna mjera za zaštitu ulagatelja i preduvjet za ponovnu izgradnju povjerenja. Dokumenti s ključnim informacijama su osnova za investicijske odluke malih ulagatelja i zbog toga ponuditelji i prodavatelji investicijskih proizvoda imaju važnu odgovornost prema malim ulagateljima i moraju zajamčiti ispunjavanje ove uredbe. Treba zajamčiti da svi mali ulagatelji širom Unije imaju jednako pravo i na naknadu štete koju su pretrpjeli zbog toga što su ponuditelji investicijskih proizvoda postupali suprotno ovoj uredbi. Također se traži da se usklade odredbe o odgovornosti ponuditelja investicijskih proizvoda.